mikill gleðidagur þegar erlendur her hvarf úr landinu þrítugasta september tvö þúsund og sex ef minni mitt svíkur ekki og menn gátu haldið upp á herlaust land í fyrsta sinn um áratugi daginn þar á eftir sunnudaginn fyrsta október tvö þúsund og sex sem var dagurinn áður en alþingi kom saman það ár undir það síðasta var málum þannig háttað að bandaríkjaher hafði á sínum vegum fjórar orrustuþotur mjög svo frægar og umtalaðar því menn höfðu bitið það í sig að það væri sáluhjálparatriði að hafa þær en kosturinn við veru þeirra þó var sá að þær flugu hér óvopnaðar um langt árabil og báru ekki að minnsta kosti meiri háttar vopn og sprengjuhleðslur og það olli mönnum auðvitað hugarró og róaði fólk því að að sjálfsögðu eykur það ekki öryggi manna sem slíkt að harðvopnaðar flugvélar sveimi yfir höfðum þeirra nú ber hins vegar svo við að ríkisstjórnin hefur lagt mikið kapp á að fá hingað til æfinga og dvalar erlendar orrustuflugsveitir og það stefnir í að óbreyttu að þjóðin hafi af því hundruð milljóna og jafnvel milljarða kostnað árlega ef lagðar eru saman þær tölur sem fara í að borga uppihald og kostnað við dvöl þessara erlendu hersveita hér mikið er í húfi að nú hefur hæstvirtur utanríkisráðherra jafnvel boðað að stofnuð verði sérstök stofnun til að halda utan um þessi mál sérstök hermálastofnun ég vil af þessum sökum spyrja og hef leyft mér að leggja fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra fyrirspurnir

muni bera vopn og ef svo er um hvers konar vopn skotvopn flaugar og sprengjuodda verður þá að ræða í öðru lagi hvort leyft verði jafnvel að æfa vopnanotkun á íslensku yfirráðasvæði og ef svo hvaða reglur muni þá gilda um slíkt sem og um vopnaburðinn sjálfan

það skynja mína þjóðarsál að ég held að það yrði íslendingum ekki fagnaðarefni ef til stendur virkilega að leyfa þessum erlendu orrustuflugsveitum að koma hingað og leika hér einhverja stríðsleiki æfa sig jafnvel og nota vopn eða herma eftir notkun vopna

og kannski meira svigrúm heldur en viðkomandi sveitir jafnvel njóta í sínum heimalöndum mér finnst miklu skipta að eigi af þessu að verða sem auðvitað er algerlega ástæðulaust og óþarft þá sé að minnsta kosti mótuð um þetta skýr stefna og öllum slíkum vopnaburði hafnað